Elnök Úr! A technológia segíti az emberek mindennapi problémáinak megoldását, számos kényelmi funkciót tölt be, magában hordozva a folyamatos fejlődés lehetőségét. Ugyanakkor a technológiai óriáscégek hatalmi, gazdasági súlya és vitathatatlan társadalmi hatása valamennyi uniós tagállam figyelmét kihívta. Az Európai Parlamentben az a feladatunk, hogy biztosítsuk állampolgáraink maximális biztonságát az online térben, illetve garantáljuk az átláthatóság és a számonkérhetőség demokratikus alapértékeinek érvényesülését. Fontos, hogy ami jogellenes az online téren kívül, azt jogellenesnek kell tekinteni az online térben is. Ennek érdekében a platformoknak fokozottabban fel kell lépniük a jogellenes tartalmak gyors felderítése és eltávolítása érdekében. A jogellenes tartalmakkal csak akkor tudunk leszámolni, ha nemzeti szempontokat figyelembe véve a tagállamok összehangoltan és együttesen lépnek fel. A digitális óriáscégek algoritmusokkal napi szinten befolyásolják az életünket, befolyásolják a fogyasztási szokásainkat, döntéseinket. Ezért fontos, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak, amennyiben egy digitális szolgáltatás mesterséges intelligenciát használ, és garantálni kell e szolgáltatás mivoltából keletkezett hiba orvoslását is. Ha a problémák kezelése elmarad, a mesterséges intelligencia téves döntésekhez vezethet, hamis adatokkal befolyásolhat egy egy döntést. Korunk egyik legnagyobb kihívása, hogy képesek leszünk e kilépni a digitális buborékból és uralni a technológiát, vagy hagyjuk, hogy a technológia vegye át az irányítást az életünk felett. Véleményem szerint egy olyan mesterséges intelligencia ökoszisztémát kell létrehoznunk, amely az emberek érdekeit szolgálja, az embereket állítja a középpontba.